virðulegi forseti góðir íslendingar og vondir alþingismenn hafa sterka tilhneigingu til að réttlæta vald sitt með því lýðræðislega umboði sem þeim hefur verið sitt í kosningum stjórnmálahreyfingar setja saman lista og síðan eru þessir listar valdir í almennum kosningum það er kerfi sem við búum við þannig virkar þingræðið en það að svona sé kerfið og að svona sé þingræðið og að vissulega sé þetta óendanlega betra en ekkert lýðræði þá hrjá veigamiklar takmarkanir einfalt þingræði sem ég tel margt fólk og sérstaklega alþingismenn eiga erfitt með að viðurkenna kannski er það vegna þess að alþingi er hjúpað þessum rómantísk blæ um sjálfstæði þjóðarinnar frá danakonungi þannig að við gefum okkur sjálfkrafa hvað svo sem við erfðum á sínum tíma hljóti að vera hin eina beina braut en stoltið hefur tilhneigingu til að blinda rómantísk nostalgían sem umlykur þingræðið gerir okkur erfitt að horfast í augu við veigamikla galla þess fyrirkomulags að við erum of upptekin við að heimta virðingu og aðdáun gott dæmi um vont vandamál er að þótt konur hafi mest alla tíð verið um það bil helmingur þjóðarinnar þá er það nýtilkomið að konur séu algeng á alþingi og enn hafa þær aldrei náð helmingi ef listakosningar allt þverskurð af þjóðinni ætti um helmingur þingsins að hafa verið konur frá því þær urðu kjörgengar í dag ættu að vera í það minnsta þrír til sex þingmenn opinberlega samkynhneigðir og sennilega eitthvað svipað þingmönnum af erlendum uppruna en svo er ekki ástæðan fyrir þessu ósamræmi er einföld fulltrúalýðræðið er háð félagslegum menningarlegum og tæknilegum takmörkunum sem bitnar á möguleikum ýmissa hópa og sér í lagi einstaklinga til að hafa áhrif á sitt samfélag listakosningar einfaldlega leiða ekki sjálfkrafa af sér þverskurð þjóðarinnar og geta ekki falið þinginu fullt og ótakmarkað umboð virðulegi forseti ég legg til að þetta sé vandamál sem okkur ber að virða annað er að fulltrúalýðræðið ofureinfaldar verulega skil hagsmuna og gildismats ýmissa hópa í morgun hlýddi ég ásamt nokkrum öðrum þingmönnum á stórgóða hugvekju háttvirts doktorsnema í heimspeki önnu hlínar halldórsdóttur en hún sagði meðal annars með leyfi forseta

vont vandamál en góð spurning virðulegi forseti fulltrúalýðræðið er frábært miðað við ekkert lýðræði en getur hins vegar aldrei tekið tillit til hins fjölbreytta nútímasamfélags það er þess vegna sem við eigum ekki að hugsa um valddreifingu til fólksins í landinu sjálfkrafa sem áfellisdóm yfir alþingi jafnvel með heiðarlega snjalla vel upplýsta og duglega þingmenn ættum við að búast við því að þjóðin væri ósammála alþingi af og til af fullkomlega saklausum ástæðum og án þess að það væri nokkurs konar áfellisdómur yfir einu eða neinu fulltrúalýðræðið er einfaldlega ekki fullkomið en alþingi þráir hins vegar virðingu af hálfu almennings eins og ef svo sé með þessum athugasemdum geri ég meira að segja ráð fyrir alþingi sem þó nýtur virðingar og trausts hvorugt er hins vegar tilfellið frjáls einstaklingur getur ekki borið virðingu fyrir valdhafa sem ber ekki virðingu fyrir valdinu sjálfur og jafnvel ef svo væri ætti það að vera erfitt margir hér inni telja virðingu alþingis felast í því að þingmenn standi hér og noti rétt ávarpsorð og klæðist réttum fötum ég stend hér í réttum fötum nota rétt ávarpsorð og gott betur það gera langflestir þingmenn reyndar næstum því allir næstum því alltaf en þjóðin ber engu meiri virðingu fyrir okkur hvers vegna ekki vegna þess að virðingin felst ekki í hefðum og formlegheitum heldur því hvernig þessi valdamesta stofnun íslands fer með það vald sem hún hefur yfir fólkinu í landinu heiðarleiki gagnvart eigin hlutverki og brestum er virðingarverður ekki tilætlunarsemin sem þessi stofnun sýnir almenningi jafnan

í þessu samhengi tel ég við hæfi að vitna í hæstvirtan siðfræðing og minn uppáhalds jesú jósefsson frá nasaret en hann sagði með leyfi forseta allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður það skuluð þér og þeim gjöra vel mælt virðulegi forseti ef vér viljum virðingu almennings skulum vér og honum virðingu sýna